Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la rébellion touareg de janvier 2012, l'occupation islamiste du Nord, puis le coup d'État militaire ont généré une situation dramatique au Mali.

Les civils subissent de graves exactions abus sexuels, enrôlements d'enfants, exécutions, destruction de précieux sites culturels, des milliers de personnes déplacées. Pour nous, écologistes, la guerre propre n'existe pas. Et ceux qui prennent la responsabilité de l'offensive armée doivent savoir qu'ils prennent la responsabilité de destruction et des violences contre les civils et, d'abord, contre les femmes. Depuis le lancement de l'opération Serval, des exactions commises par des membres de l'armée malienne sont signalées. La mission de l'ONU dénonce des représailles contre certains groupes ethniques. Le ministre de la défense français, Jean Yves Le Drian, a d'ailleurs appelé le commandement malien à être extrêmement vigilant.

Les institutions, qui pourraient prévenir les débordements dus à la radicalisation des groupes ethniques, font défaut la police, la justice, l'éducation. Afin d'aider les Maliens à gagner la paix, l'Union européenne pourrait accompagner les autorités maliennes dans un processus de redéploiement des services publics dans le nord et, par ailleurs, organiser un certain nombre de services, comme une permanence téléphonique pour recevoir les témoignages des victimes, charger la Commission nationale malienne des droits de l'homme de surveiller les déclarations orales et écrites pour en extraire toute incitation à la violence ethnique, organiser une campagne de sensibilisation impliquant les différentes communautés et les chefs religieux. En effet, les bénéfices de la mission UTM dont vous avez parlé, Monsieur le Commissaire, ne seront perceptibles qu'à long terme. Et c'est dès maintenant qu'il faut agir pour sécuriser la vie des populations maliennes.